Madame la Présidente, Monsieur le Vice président, le G7 va se réunir et il ne va pas dire un mot de la crise humanitaire qui se déroule en Syrie?

Au nom de notre Parlement, je demande que l'Union européenne rappelle lors de ce sommet cette exigence et cette urgence. Aujourd'hui, vous le savez, il y a des millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie.

Des milliers de Syriens tentent de quitter la Syrie par tous les moyens, qu'ils soient maritimes ou terrestres, et perdent la vie.

Cette crise humanitaire est la pire de notre époque, comme vous le disent les Nations unies.

Cette crise devrait déclencher une mobilisation mondiale et la mobilisation de toute l'Europe. Je vous demande d'agir dans ce sens là. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que l'aide décroît, qu'elle diminue et que tous les besoins humanitaires en Syrie sont systématiquement sous financés.